Az Unió számára stratégiai kérdés a klímaváltozás megelőzése és a globális felmelegedés elleni küzdelem. A zöld technológiákba való beruházásoktól azt várjuk, hogy erősítsék Európa versenyképességét és munkahelyeket teremtsenek. Ahhoz, hogy az európai elkötelezettség globális eredményekhez vezessen Európának szüksége van szövetségesekre, minden, az egyezményhez csatlakozni kívánó országra. Tajvan a föld huszadik legnagyobb szén dioxid kibocsátója, éppen ezért önként vállalta, hogy bár eddig nem lehetett tagja az ENSZ éghajlat változási keretegyezményének, csökkenti károsanyag kibocsátását és csatlakozik a megállapodásban vállalt globális célokhoz. Tajvan, amely a világ legnagyobb led gyártója, második legnagyobb napelem előállítója, és a világ egyik legjelentősebb szélturbina generátor készítője, vállalta, hogy fejleszti nap és szélenergia termelését is.